Señor Presidente, sobre el campo de Ashraf, nosotros no podemos por menos que suscribir las condenas a las violaciones de los derechos humanos que allí se han producido, pero no se puede confundir en ningún momento esa condena a las violaciones de los derechos humanos con el apoyo político al movimiento que se encuentra en el campo de Ashraf. Hay una oposición democrática en Irán, representada por el Movimiento Verde, por diferentes grupos políticos agrupados en el Movimiento Verde, y en ningún caso debería confundirse la condena a las violaciones de los derechos humanos con el apoyo político a este grupo. Y además, le pido a la Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante que, cuando inicie o abra esa investigación sobre la situación en el campo de Ashraf, investigue también las violaciones de los derechos humanos que cometen los muyaidines contra la población, y que están testificadas y atestiguadas por organizaciones como Human Rights Watch. En relación con mi informe, señora Ashton, me gustaría que tomara nota particularmente del apartado 6, que pide la elaboración de un libro blanco con un enfoque estratégico sobre el papel de la Unión Europea en las organizaciones internacionales, de cara al año

Se trata de la Fundación Alternativas, que ha preparado una buena base para que yo pudiera trabajar, junto con los ponentes alternativos y con la secretaría, en la elaboración de este informe, que espero que sea útil para determinar o impulsar políticamente la redefinición del papel de la Unión Europea en las organizaciones internacionales.